Ja, hvala, pa še vedno ni jasno, kako, v katero smer bo šla vlada pri pripravi zakonskega predloga. Spoštovani in spoštovane, meni je zelo žal, da danes namesto tega, da bi govorili o dobrih in o slabih, osnovnih šolah, o osnovnih šolah danes govorimo, se je razplamenel ideološki boj na podlagi odločbe ustavnega sodišča in na podlagi tega, ali bomo spoštovali ustavo ali ne. In vsi tisti, ki ste govorili, da se gremo ideologijo. Spoštovani, da, le spoštujemo odločbo ustavnega sodišča, govori tudi mnenje zakonodajno-pravne službe, iz enega izmed naših prejšnjih predlogov, ki je isti: "Menimo, da predlog zakona odpravlja v odločbi številka n, n, n, ugotovljeno neskladje z drugim odstavkom sedeminpetdesetega člena ustave." Torej, ne rabite doktorirati, ne rabite se iti ideologijo, ampak imate danes v prvi obravnavi možnost sprejeti predlog zakona in ga potem preko nadaljnjega zakonodajnega postopka, klasificirati s temi vašimi različnimi vprašanji, kaj je obvezno in kaj je razširjeno. Spoštovani minister, če se zavežete, da do začetka šolskega leta rešite to zadevo, boste še za eno šolsko leto podaljšali kršitev človeških, človekovih pravic tistim staršem, tistim otrokom, kateri vpis se izvaja marca in pa ne septembra. Drugič, zakaj ne verjamem, da boste prišli do prave rešitve? Zato ker so na ministrstvu petindevetdeset procentov isti uradniki, ki bodo imeli problem z zakonom in drugič, ker pripadate stranki SD, ki ima ideološki problem reševati to zadevo. In četudi boste vi osebno želeli rešiti to zadevo, tukaj stavim, da boste prej vi bivši minister, kot pa da bo odločba stoprocentno realizirana. Tako da spoštovani, danes, ko boste, se odločali o tem, ali spoštovati ustavni red ali, ne, si zapomnite. Večkrat rečejo: "Ustava se spreminja s tresočo roko." Jaz pa dodajam, da je pa šokantno, da se v imenu ideologije ne spoštuje odločb ustavnega sodišča. In še enkrat: Kaj bo še potrebno, da bo koalicija sledila odločbam ustavnega sodišča? Mi mislimo, da je dovolj, da danes pritisnete gumb za in gremo v drugo obravnavo in tam še enkrat preberete vse tiste nejasnosti, ki po vašem mnenju, po našem mnenju, ne, izhajajo iz ustave iz odločbe ustavnega sodišča iz ZOFVI-ja in iz Zakona o osnovni šoli, kjer je tat natančno napisano, kateri pojmi so ključni na področju osnovne šole. Tako da še zadnji poziv, kot je rekel en iz predhodnikov: "Danes se moramo odločiti, ali gremo v smer, kot jo določa ustava, ali pa bomo zaradi ideologije poteptali ustavni red in se zjutraj zbudili z mislijo, da od vseh državljanov pričakujemo, da spoštujejo ustavo, zakone, uredbe, pravilnike, pa še v kakšne občinske odloke, mi, poslanci, pa zaradi ideologije tega najvišjega akta, ki se imenuje ustava, ne bomo spoštovali." Odločitev je zelo preprosta. Glas za, je glas za ustavo in je glas za, realizacijo odločbe ustavnega sodišča. Hvala.